Señora Presidenta, hoy hemos escuchado la información sobre un cierto desastre, un cierto fracaso, un fracaso colectivo y compartido del que todos somos responsables. Pero hoy hay que escoger entre perseguir los efectos o combatir las causas de lo que estamos hablando. No basta ―y se lo digo con toda claridad― con aplicar mejor o por fin la legislación vigente. Hay en Europa un espacio regulatorio vacío, un espacio que Europa no ha ocupado hasta ahora y que no veo debidamente reflejado en sus propuestas. El crimen organizado y la corrupción son ―digámoslo claro― son también criaturas nacidas de la desregulación del sistema financiero mundial.

Son criaturas no deseadas por nadie, pero que hoy se han convertido en monstruos bien reales, en monstruos instalados en nuestro sistema con toda impunidad.